Ja. Hvala, podpredsednica za dano besedo, spoštovani predstavniki ministrstva, kolegi, kolegice. Vsem skupaj lep pozdrav. Jaz moram reči, da sem v prvi fazi razočaran nad stališči večine poslanskih skupin teh dveh tretjin, za katere imam občutek, da prvič, ali niso še nikoli bili v gradnji hiše, ali pa so že tako dolgo časa nazaj gradili, da spet nimajo pojma, kaj vse je bilo potrebno, da so prišli do svojega raja, ki se ga ki se ga poimenuje hiša. Pa zakaj lažje govorim danes pri tej razpravi? Zato ker sem sam v fazi, gradnje in sem tudi, ja, tako kot je rekel kolega Trček, aktivno sodeloval oziroma predvsem nasprotoval vsem neumnostim, ki jih je bivša ministrica spravila v, Gradbeni zakon in pa Zakon o urejanju prostora. Eno izmed zadnjih mojih poslanskih vprašanj v prejšnjem mandatu je bilo na podlagi ljudi, ki jih poznam iz lastne upravne enote v Sevnici, na podlagi kolegov, ki se ukvarjajo z arhitekturo, ali so nadzorniki ali pa so cenilci, kje so podzakonski akti. Mislim, da je bilo potrebno samo zaradi Gradbenega zakona enajst podzakonskih aktov. Pol leta so rekli na vladi: "Bomo rabili časa, pa bomo sprejeli." Odgovor konec junija oziroma konec maja je bil, sem ga dobil v državni zbor, enega smo že uveljavili, ostali pa bojo slej ko prej sprejeti. Toliko o resnosti prejšnje vlade, ki sedaj v reciklirani obliki nasprotuje zakonu. Sami niste sposobni sprejeti pametnega zakona, niste niti sposobni sprejeti podzakonskih aktov, nasprotujete pa že tistim neumnostim, ki so se izkazali tekom izvajanja novega zakona. Zdaj pa da gremo po vrsti, ne. Kot sem že rekel, jaz sam sem v fazi gradnje, jaz upam, da še ene tri mesece pa bom slej ko prej pod svojim koščkom neba, ki se mu reče hiša. Zdaj, vsi tisti, ki imamo srečo, da prebrodimo pojme, kot so občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt, nakup parcele, boj z občinskimi uradniki, zakaj pa občinski prostorski načrt tam ne dovoljuje gradnje, zakaj tam dovoljuje samo navadno hišo, bog ne daj kakšno enokapnico, bog ne daj kakšno drugo, fazo izvedbe. Potem ko prideš do svojega koščka, ko težko prepričaš občinske uradnike, da kdo bi rad pa imel, zarat tega ker je pri nas zemlja petdesetkrat skoraj cenejša kot v Ljubljani, zakaj bi res raje imel tisoč kvadratov, ne pa petsto kvadratov, da bi lahko moji otroci okoli hiše takole, brez da se zaletijo v toplotno črpalko od soseda. Potem ko prideš do tega, prideš pa v kolesje, ki se imenuje država. Pa prideš na upravno enoto, pa prideš na Gurs, pa prideš k notarjem, pa prideš k električarjem, pa prideš h komunalnemu podjetju, pa k nadzorniku in na koncu - pa vseskozi tudi vmes - k izvajalcu ali pa izvajalcem. Pa pustimo tukaj ob strani banko, ki je včasih največji faktor, zakaj se ljudje ne odločijo na karkoli graditi na nepremičninskem delu. In potem, ko danes poslušam, kako je vse to enostavno, kako to nič ne stane, da ni nobene nove birokracije z novim zakonom, da ni nobenih finančnih posledic, dovolite za začetek eno konkretno ponudbo: izdelava projektne dokumentacije PID to je projekt izvedenih del za enostanovanjsko hišo, v ceno je vključena tudi dokumentacija DZO, dokazilo zanesljivosti objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta. Neto kvadraturo objekta sto štirideset kvadratov, kar mislim, da ni neka tista famozna številka, ki si ji ena štiričlanska družina želi, ali pa ji celo finance to omogočajo. Vodilna mapa dvesto petinosemdeset evrov, arhitektura štiristo osemindevetdeset evrov, gradbene konstrukcije štiristo oseminosemdeset evrov, elektroinštalacije štiristo triindevetdeset evrov, strojne instalacije - osnovno štiristo dvaindevetdeset evrov. Skupaj dva tisoč dvesto šestdeset evrov. Uporabno dovoljenje šeststo dvaindevetdeset evrov. Opomba: geodetski posnetek, po dogovoru ga uredimo tudi pri nas. Cena baje šeststo evrov. Kje ste vsi tisti, ki pravite: "Ah, uporabno dovoljenje nič ne stane?" Še enkrat, tri tisoč petinosemdeset evrov, kolega mi je prejle poslal, ko sem ga prosil, ko vem, da je čez vikend kričal, če smo zmešani v tej naši državi, in ko sem rekel, če mi lahko pošlje, da bom posredoval slovenski javnosti, kakšne neumnosti pišejo v mnenju vlade, da ta zakon je dober, obstoječi, da kar pa mi predlagamo, pa ni nič dobrega. Kolega bi privarčeval tri tisoč evrov pa je rekel: "Poleg tega, na Gurs moram iti. Moram iti še dvakrat na upravno enoto. Moram iti še dvakrat na Elektro Celje, da dobim vse podatke, je rekel, skupaj me bo vse skupaj stalo cirka štiri tisoč štiri tisoč dvesto evrov, pa en tri mesece se bom s tem ukvarjal. Potem ko sem dal celotno fazo, še enkrat, OPN, OPPN in tako naprej." Če je to smisel življenja birokratov na ministrstvih in tistih poslancev, ki pravijo: "Ah, nobene nove birokracije ni, nobenih novih financ ni potrebnih, če je to smisel, to povejte mojemu kolegu, lahko pridete pol do mene, vam bom dal njegov kontakt, z veseljem vam bo ponudil verjetno pivo." Ampak verjemite, da boste šli slabe volje od njega, ko boste videli, kakšno kalvarijo mladi investitorji trpijo zaradi neumnosti uradnikov na ministrstvu, kar si drznem reči, potem ko že leta dva tisoč pet spremljam področje okolja in prostora. Ko vem, kaj je počel tam gospod Janez Podobnik, ko mu je državna sekretarka rekla, v roku enega leta bojo imele vse občine občinske prostorske načrte. To je bilo junija dva tisoč pet. Ko sem dal poslansko vprašanje leta dva tisoč petnajst, koliko občin še nima, še petdeset občin ni imelo občinskega prostorskega načrta. To je ta tehnokracija, ki, predvsem novi poslanci kimajo in rečejo: "Ja, uradniki imajo prav, ljudje prihajajo pa k vam, pa k nam, upam da, v poslanske pisarne in govorijo, če smo na glavo padli, kakšne neumnosti sprejemamo." Zato ker se nekdo podpiše, sicer minister, pod mnenje vlade, da nasprotuje zakonu, pripravijo ga pa uradniki, ki imajo, predvsem na tem področju, ki se mu reče okoljska problematika, ogromno svojih vrtičkov. Tako da to, glede financ, to ne drži. Še enkrat, glede birokracije sem vam verjetno že povedal, vam povem, današnji, moj primer - postopek priključitve za gospodinjstva, za elektriko. V fazi gradnje sem bil, mislim da, vsaj šestkrat, sedemkrat na, Elektro Celje. Včeraj sem šel, so rekli: "Joj, gospod Lisec, rabite še, kaj sem že rabil, soglasje k projektnim rešitvam." Pridem danes, prinesem, reče: "Joj, gospod, glejte, da se ne bomo še enkrat šli slepe miši." List Aštiri, kjer je točno pisalo enajst zadev, ki jih moram imeti k priključitvi, poleg tistih, ki ste ga danes prinesli, še dve novi zadevi, ampak ena od teh more biti fizično s strani GURS-a, ena mora biti celo na, CD-ju, sem rekel: "Ali lahko na DDV-ju," je rekel, "ne, ne, kar na CD-ju prinesite," eno so pa pozabili vedeti, da imajo sami. Skratka, eden mlad ali pa starejši, ki ima pogum, pa saj malo financ sam ali pa s pomočjo prijateljev, družine ali pa staršev, ki želi zgraditi hišo, ima milijon birokratskih ovir, od tega vsaj polovico, si drznem trditi, zagotovo popolnoma neumnih in ogromno finančnih ovir. Štiri tisoč evrov, uporabno dovoljenje in za priključitev, da dobi hišno številko, da bo lahko kolega vedel, kje sploh živi, da bo potem lahko zamenjal osebni dokument, potni list pa vse ostalo, ker bo pisal, seveda karikiram, Franci Novak, Boštanj, toliko pa toliko. To je ta nesmisel, ki ga mi tukaj, mi mi tukaj očitno vsaj večinsko prikimavamo, ker poslušamo birokratske mline, ki jim tisti, gospod Trček, vladajo v Sloveniji petindvajset let. Večinsko politika le sledi uradnikom, pa ne tistim prvovrstnim, ampak tistim drugovrstnim, ki nam, ja, kolega Trček, če hočeš pa enega uradnika zamenjati, je pa tako približno, da prej se ločiš, pa prej tri firme zapraviš, ko pa da se, znebiš enega slabega uradnika na ministrstvu, tukaj se pa verjetno vsaj Socialni demokrati pa Desus s tem strinjajo, ki so že imeli pogum iti v kakšno vlado pa upam, da bojo ta pogum slej ko prej bili, doživeli tudi poslanci SMC-ja in pa LMŠ-ja, da ne bodo samo kimali, uradnikom. Zato me zelo moti, ko piše, ja, da je uporabno dovoljenje v javnem interesu in da s tem, ko smo ukinili uporabno dovoljenje, je bila ogrožena varnost zdravja in življenje ljudi. Zato, ker nekdo nima fasade, je ogrožena varnost zdravja in življenje ljudi. Zdaj bo pa en dal deset tisoč evrov za fasado, da bo dobil uporabno dovoljenje, potem pa bo ogroženo njegovo zdravje in življenje, ker bo gledal, kaj bo kuril in kaj bojo njegovi otroci jedli, če sem malo populističen. To pa je ogrožanje varnosti zdravja in življenja ljudi. Ampak ne, najprej mora biti bela fasada, pašteto jejte, pa kurite, ne vem, smeti, da boste preživeli. Spet malo karikiram, ampak očitno nekateri rabijo malo karikiranja, da bodo enkrat poslušali. In spoštovani gospod državni sekretar, pa bom pustil, ko sem zdaj slišal, kaj ste v življenju počeli, ko ste rekli, da so gradnje v nasprotju z PGD-jem problem. Saj PGD sploh ni problem. Tri izvode PZI-ja sem dobil, saj veste, to so tiste mape, ne, ko so v Avstriji takole debele, ne, pri nas pa takole tri fascikle dobiš s strani izvajalca hiše, ki jih potem nosiš v vsakem avtu enega, ker nikoli ne veš, ali bo mogla žena iti k notarju ali bom mogel jaz iti k električarju ali pa h komu drugemu. PZI je ključen in ne uporabno dovoljenje. PZI pa inšpektorji. Samo temeljno plast plato sem postavil še pred sprejetjem zakona, ne boste verjeli, kdo je prvi prišel, razen mojih sorodnikov in mojih dveh prijateljev na parcelo. Inšpektor. Jaz najprej sem ga sicer vprašal, kdo ga je poslal, pa je rekel, da je prišel po službeni dolžnosti, sem rekel: "Evo, kapo dol, gospod opravlja svoje delo." In če je problem s tem, da, kot ste rekli, da ljudje dobijo PGD za neki objekt, potem delajo pa ne vem kakšne neke velike objekte, to ni problem uporabnega dovoljenja. To je problem nadzornih služb. Tudi znotraj lastnega ministrstva, ki jih imate kar nekaj. Če je problem koga še zaposliti na terenu, ni problema, mislim, da tukaj ne bo nobenega problema. Ker če bo dober inšpektor, bo svojo plačo v enem tednu zaslužil vsaj dvakratno, ker bo ugotavljal, po vašem mnenju, ogromno število nepravilnosti, ki se zgodijo. Skratka, občutek imam, da smo vsi skupaj ujetniki tretjega, četrtega ranga državnih uradnikov, ki mu glede na koalicijo, opozicijo, kimamo. Tukaj nam vladajo uradniki, ki niti ne sprejmejo podzakonskih aktov, krivi pa smo mi poslanci. In ti javni uradniki oziroma državni uradniki se skrivajo za pojmi, kot so ogrožanje zdravja in pa javni interes, ampak s svojim delovanjem delajo ravno to, ogrožajo javni interes, ogrožajo zdravje in življenje ljudi. In zato je takšna parcialna sprememba nujno potrebna, ker verjamem, da v roku pol leta boste sami ugotovili kakšno neumnost, ste predlagali na Ministrstvu za okolje in prostor in kakšno neumnost je prejšnja koalicija, ki je podobna sedanji reciklirani koaliciji, sprejela. In tukaj vsaj kapo dol Desusu, da očitno tu pa tam pa ne dobijo koalicijskega listka za - proti, ampak da razmišljajo, da ugotavljajo, kaj so leta dva tisoč dvanajst potrdili, in se vsaj pri takšnem ali pa drugačnem vprašanju držijo svoje načelnosti. In kot je prej rekel eden izmed predhodnikov, če pri takšnem vprašanju potrebno se iti koalicijo in opozicijo, potem imamo mi velik problem, ki se imenuje življenje v praksi in pa diktat državnih uradnikov. Zato sam podpiram takšno rešitev, ki bi v marsikaterem, tudi mojem prijatelju, direkt povem, prišparal štiri tisoč evrov, pa mislim, da ene par kilometrov, cestnih poti, pa en takle pok novih obrazcev, ki se imenujejo samo uporabno dovoljenje in dovoljenje za to, da dobi hišno številko. Počasi bo dovolj teh birokratskih neumnosti, ki se jih gredo uradniki, nekaterih pa jih brez pravih argumentov potrjujejo. Hvala.